Domnule comisar, cred că ați constatat din dezbaterile de până acum că nimeni nu critică inițiativa. Și eu o susțin, inițiativa este foarte bună, dar întrebarea vine la timpul potrivit de ce lansați o inițiativă pe care nu o și explicați, nu o bugetați, nu explicați de unde vin banii, nu evaluați, nu spuneți cum veți evalua acest lucru, pentru că este o investiție și, până la urmă, din orice investiție trebuie să scoatem ceva. Este exclus să luați din alte programe, pentru că dacă ai într un buzunar bani pentru pâine și îi muți în celălalt buzunar, nu poți să iei carne, tot atâția bani ai. Aici trebuie să lămurim dacă nu bugetăm, este o inițiativă moartă.